mit Forderungen der Musikindustrie und der Unterhaltungsindustrie überlasten dürfen.

Vor allem der zuständige Kommissar hat versagt. Er hat am Parlament vorbei agiert, ganz im Stil einer veralteten Kabinettspolitik. Herr De Gucht sollte die Konsequenzen ziehen und von dem Amt zurücktreten, von dem er offensichtlich überfordert ist.